Monsieur le Président, Madame la Commissaire, chers collègues, Schengen nous oblige à une gestion concertée et responsable des flux migratoires puisque c'est désormais un défi commun qui se pose à nous celui du contrôle des frontières extérieures. Cela implique une approche responsable et solidaire de la gestion de nos frontières extérieures et du traitement des demandes d'asile.

Nous devons nous rappeler, aussi, que la solidarité est indissociable de la construction européenne. Elle sous tend nos actions. La solidarité, ce n'est pas seulement un principe fondateur européen, c'est également un garant de l'efficacité du fonctionnement de l'Union européenne.